Monsieur le Président, chers collègues, depuis la mise en place de la Commission von der Leyen, l'action écologique de l'Union européenne se traduit par de belles déclarations qui se fracassent malheureusement sur la réalité des actes. C'est le cas, encore une fois de ce texte sur la stratégie forestière de l'Union européenne. Ainsi d'un côté, nous disons qu'il faut protéger les forêts primaires, mais de l'autre, ce texte fait la promotion du bois comme source d'énergie, alors que tout le monde sait que le rendement énergétique du bois est extrêmement mauvais et que sa combustion contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, d'un côté, nous disons que la forêt est un bien commun qu'il faut protéger, mais dans le même temps, ce texte s'oppose au fait que nous puissions dénoncer la privatisation des organismes d'État de gestion forestière, qui administrent 40 de la surface forestière en Europe. Ainsi, d'un côté, nous disons et nous appelons la Commission européenne à prendre des mesures pour sauvegarder la biodiversité en favorisant notamment la diversité des essences forestières, mais en même temps ce texte défend et encourage une gestion commerciale des forêts, qui s'appuie sur de la monoculture commerciale et des coupes rases extrêmement préjudiciables